Mindenekelőtt egy ügyrendi javaslatot szeretnék tenni, amelyben arra kérem az Európai Parlament illetékeseit, hogy lehetőség szerint ne ilyen késő esti órákban tárgyalja a Magyarországgal kapcsolatos fontos eseményeket, hanem olyan időpontban, amikor minél több képviselőtársam jelen tud lenni az ülésteremben.

Nos, a kolontári katasztrófa szakértői vélemények szerint gátlástalan, nyerészkedéscélú haszonszerzés és súlyos technológiai fegyelemsértés eredménye.

A legfelháborítóbbak a kereskedelmi bankok felszólításai, amelyben közlik a hitellel terhelt ingatlanok tulajdonosaival, hogy azonnal, egy összegben kötelesek visszafizetni tartozásaikat, tekintettel arra, hogy a térség lakóingatlanai teljes mértékben értéktelenné váltak. Ilyenkor eszembe jut Thomas Friedman a New York Times magazin publicistája, aki a hitelt drognak, kábítószernek nevezi, a bankokat drogdílernek, a központi bankot pedig keresztapának szeptember 4 i vezércikkében. A kialakult helyzet sürgős megoldása érdekében rendkívül fontos az európai társadalmi összefogás, amely enyhíteni tudja a keletkezett károkat. Kötelesek vagyunk mindennemű segítséget megadni a károsultaknak annak érdekében, hogy mihamarabb vissza tudják állítani normális életkörülményeiket.